In den Schlussfolgerungen ist viel davon zu lesen, wie man die Fluchtursachen bekämpfen kann. Man hat dabei auch den Aktionsplan mit den afrikanischen Ländern betont und wie wichtig eine solche Entwicklungspolitik ist so weit, so gut. Jetzt gibt es aber andererseits auch eine Handelspolitik, die all das konterkariert, was die Entwicklungspolitik eben vorhat. Jede Perspektive wird denjenigen Ländern genommen, die eine eigenständige und prosperierende Wirtschaft aufbauen wollen. Zum Beispiel eine europäische Agrarpolitik, die stark auf Export fokussiert ist, hat den Nachteil, dass sie dort lokale Märkte zerstört. Oder aber auch Handelsabkommen wie die TTIP, die Standards setzen, die als Handelsbarrieren für Schwellenländer wirken und sie so vom Markt ausschließen. Ich denke, eine strukturelle Änderung der Handelspolitik ist daher dringend geboten, denn nur mit Geld allein lassen sich Fluchtursachen nicht bekämpfen.